La situation humanitaire est catastrophique et dramatique en Syrie et l'aide apportée est dérisoire, au regard des besoins. Le plus terrible concerne les enfants. Deux millions de Syriens mineurs souffrent de malnutrition, de maladies et de traumatismes multiples.

La liste des morts s'allonge, alors qu'entre les agendas américain et suisse, l'Europe tergiverse. L'Union doit, rapidement et fermement, mobiliser tous les acteurs, pour une sortie de crise effective et durable. Une volonté politique forte de l'UE permettrait de sauver des vies et de trouver une solution politique à la crise syrienne.